Die strengen Maßnahmen haben einen drastischen Rückgang bewirkt.

Daher muss nach dem Vorsorgeprinzip gehandelt werden, um ein wirkliches Maximum an Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu garantieren. Frau Roth Behrendt, bei allem Respekt für Ihre Arbeit, aber ich verstehe die Sorgen meiner Wähler und Wählerinnen, wenn dieses Verbot aufgehoben wird!